herra forseti tillaga samhljóða þessari var flutt á hundrað tuttugasta og áttunda löggjafarþingi og er nú endurflutt tillagan fékkst þá ekki rædd ástæðan fyrir því að þessi tillaga er flutt er hin veika staða byggðar í norðurþingi hinni gömlu norður þingeyjarsýslu eins og sést meðal annars af því að nú eru ekki nema um rétt kannski tvö hundruð þrjátíu manns búsettir á raufarhöfn en fyrir tæpum áratug bjuggu þar yfir fjögur hundruð manns hundrað fimmtíu manns hygg ég að búi á kópaskeri eða eitthvað þvíumlíkt maður má reyna að segja að öll byggðin frá kópaskeri til vopnafjarðar hafi átt undir högg að sækja meðal annars vegna þess að vegir hafa ekki verið byggðir upp á þessu svæði og samgöngur af þeim sökum ekki í nógu góðu horfi ég geri mér vonir um það að úr því verði bætt nú með þeirri samgönguáætlun sem vonandi verður lögð fram í næstu viku ég hef lagt áherslu á það við hæstvirtan

horfa til norðausturhornsins ég var þeirrar skoðunar þegar ég var samgönguráðherra að skynsamlegt væri að reyna byggja þetta hvort tveggja upp saman vestfirðina og norðausturhornið þannig að allir þéttbýlisstaðir væru í góðu vegasambandi við hringveginn ég var þá ekki svo bjartsýnn að ég væri að hugsa um hringveg um vestfirði né hringveg um vopnafjörð

og svo aftur hólsfjöll ég gerði mér nú ekki vonir um að því yrði lokið nú um þetta leyti

að minnsta kosti þó ekki hefði tekist að byggja upp veginn milli vopnafjarðar og þórshafnar en það kemur nú í ljós hvort þau orð mín hafa haft áhrif eða ekki sem ég alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera úttekt á því hvernig unnt sé að byggja upp ferðaþjónustu á melrakkasléttu einkum skal horft til náttúru svæðisins sögustaða og hlunninda og hvernig megi vekja athygli á melrakkasléttu sem vænlegum kosti fyrir ferðamenn til að fylgja verkefninu eftir er samgönguráðherra í samvinnu við landbúnaðarráðherra og ráðherra byggðamála falið að skipa nefnd sérfróðra manna og heimamanna sem skili áfangaskýrslu fyrir árslok tvö þúsund og sjö og endanlegum tillögum eigi síðar en ári síðar kostnaður við störf nefndarinnar skal greiddur af viðkomandi ráðuneytum þá skal ráðinn starfsmaður sem vinni með nefndinni og skal hann hafa aðsetur nyrðra við öxarfjörð eða á raufarhöfn kostnaður af störfum hans skal greiddur af byggðastofnun nú á síðustu árum herra forseti hafa aðstæður breyst að því leyti að ég hygg að segja megi að akfært sé orðið út á font á langanesi þannig að ég tel eðlilegt og vil beina því til þeirrar nefndar sem fær málið til meðferðar að orðalagi þessarar tillögugreinar verði breytt á þann veg að hún taki til allrar norður þingeyjarsýslu ég vil einnig leggja áherslu á það að gert hafði verið ráð fyrir að

við höfðum gert okkur vonir um að sá vegur yrði boðinn út fyrir einu og hálfu ári en þar sem umhverfisstofnun sérstaklega gerði athugasemdir við það vegarstæði sem þó var ákveðið í náinni samvinnu við umhverfisstofnun hefur málið tafist þó svo að mývatnssveit sveitarfélagið hafi gefið út framkvæmdarleyfi það er auðvitað hörmulegt þegar opinberar stofnanir takast á með þessum hætti það er hörmulegt ef vegagerðin reynir að vinna í sátt við umhverfisstofnun og hafa hana með í ráðum að þá skuli ekki vera unnt að komast að niðurstöðu sem umhverfisstofnun eftir á getur sætt sig við þetta er auðvitað mjög til varnaðar og satt að segja ekki uppörvandi fyrir þá sem eru að reyna að vinna að því að bæta samgöngur sem víðs vegar um landið góður vegur um öræfin er auðvitað nauðsynlegur til að fólk geti kynnst þeim og líka til þess að menn séu ekki að fara ótal vegslóða og búa til vegslóða og þar fram eftir götunum skemma þannig náttúru landsins eins og reynslan sýnir að gert er þar sem vegleysur eru þetta er nú útúrdúr en tengist þessari tillögu að því leyti að með því að góður vegur verði lagður frá hringvegi niður að ásbyrgi þá opnast enn möguleiki fyrir norður þingeyjarsýslu til að láta til sín taka og jafnframt eru það mjög góðar fréttir að nú á föstudag var stofnað félag til þess að reisa hótel við ásbyrgi sem sveitarfélög búnaðarfélög og einstaklingar standa að er vonandi að sú framkvæmd verði til þess að alþingi og samgönguyfirvöld líti sérstaklega til þess að flýta veginum frá kelduhverfi upp að dettifossi ég vil satt að segja treysta því að svo verði í greinargerð með þessari tillögu er lýst náttúrugæðum á melrakkasléttu ég skal ekki eyða tímanum hæstvirtur forseti með því að rifja það upp ég vil aðeins leggja áherslu á að raufarhafnarbúar

þannig staðsett að víðsýni er mjög mikið og til dæmis má sjá miðnætursólina í þrjár vikur í gegnum þrjú hlið sem eru á sólarklukkunni hugmyndafræðin á bak við þetta heimskautagerði tengist snorra eddu og völuspá hverjum dverg eru gefnir fimm dagar á árinu dvergarnir tengjast árstíðum og hafa hlutverk sem aftur tengist gróðri matseld búskap og öðru sem fyrir ber í mannlegu samfélagi ég vil svo að síðustu aðeins minna á það að melrakkaslétta er mikil náttúruparadís á góðum degi greinast þar á milli sjötíu til áttatíu tegundir af fuglum

um tveggja ára skeið fyrir nokkrum árum sást þar snæuglupar nokkrum sinnum suður af arnarvötnum þó hreiðrið hafi ekki fundist en ævinlega á hverju ári sjá menn og verða varir við staka fugla rauðanúp eru allir bjargfuglar hér á landi meira að segja súla sem sömuleiðis verpir á langanesi og eru það einu staðirnir á fastalandinu þar sem súlan verpir lón og vötn eru mjög fjölskrúðug góð silungsveiði og andavarp það hefur vakið athygli og eru góðar fréttir að á síðust árum er flórgoðinn snúinn til baka og fjölgar ört grágæsavarp er mikið og

ferðaþjónustuaðilar vilja nú beita sér fyrir því að notkun vélknúinna tækja verði bönnuð á sléttunni hvort sem við ræðum um vélhjól fjórhjól jeppa eða báta fram yfir það sem tengist venjulegum búskaparháttum þess fólks sem þar lifir af náttúru landsins það er mjög til hróss fyrir landeigendur á sléttu að þeir leyfa ekki andaveiðar í sínu landi og er það til fyrirmyndar og eftirbreytni ferðaþjónustuaðilar leggja nú áherslu á að búa sem best skilyrði fyrir fuglaskoðun þeir hafa gefið út bæklinga um þau efni og verið er að undirbúa byggingu skýla fyrir þá sem vilja fylgjast með fuglalífi sléttan er með öðrum orðum dýrmætt friðland ferðamönnum fer fjölgandi ár frá ári vegasamband er að verða gott til norður þingeyjarsýslu vonandi verður hægt að bjóða út veginn um hófaskarð nú á næstu vikum

við eigum að líta til með því fólki sem þar lifir við erfið og þröng skilyrði koma til móts við það og létta því róðurinn þetta fólk er ekki að biðja um ölmusu einungis að hafa sömu skilyrði og aðrir landsmenn til þess sína og í þessu tilfelli legg ég áherslu á ferðaþjónustuna ég legg til herra forseti að þessu máli verði vísað til síðari umræðu og